ég mæli hér fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um trjáræktarsetur sjávarbyggða frá landbúnaðarnefnd þessa þingsályktunartillögu var samþykkt að afgreiða út úr landbúnaðarnefnd núna í vikunni og er fyrsti flutningsmaður þessarar tillögu er guðjón hjörleifsson nefndin hefur fjallað um málið þá hafa nefndinni borist umsagnir frá mógilsá rannsóknastöð skógræktar skógrækt ríkisins skógræktarfélagi vestmannaeyja veðurstofu íslands og þorbergi hjalta jónssyni í tillögunni er gert ráð fyrir að landbúnaðarráðherra verði falið að hefja undirbúning að stofnun trjáræktarseturs sjávarbyggða í vestmannaeyjum sem hafi það að markmiði að rannsaka særoks og loftslagsbreytingar á trjágróðri og trjárækt á eyjum í norður atlantshafi einkum íslandi færeyjum hjaltlandi orkneyjum suðureyjum og grænlandi það er ekki óeðlilegt að vestmannaeyjar séu valdar í þessu skyni til að setja niður trjáræktarsetur því vestmannaeyjar eru mjög heppilegur staður vegna aðstæðna og þeirra rannsókna sem þegar hafa farið fram í vestmannaeyjum en það var árið nítján hundruð áttatíu og níu sem þar hófust tilraunir með það að markmiði að finna heppilegan trjágróður fyrir strandsvæði á íslandi á heimaey eru ákjósanleg skilyrði til rannsókna á vexti og þroska trjágróðurs við sjó það er mikil og löng reynsla af trjárækt og á stórhöfða er ein stærsta veðurstöð landsins með meðal annars mælingar á saltstyrk í lofti auk venjulegra athugana stöðin er einnig vel þekkt í veðurfræðirannsóknum einkum á sviði storma og særoks í vestmannaeyjum er allstórt og samheldið samfélag og er því bæði mannafli og nauðsynleg þjónusta á staðnum og í bænum er bæði grunn og framhaldsskólar og því möguleikar á gagnvirkum tengslum við skólastarf og rannsóknarstofnanir eru aðrar í bænum meðal annars má nefna háskóla íslands og náttúrustofu þeir áhersluþættir sem aðallega er gert ráð fyrir í starfsemi trjáræktarseturs sem yrði staðsett í vestmannaeyjum er meðal annars spálíkan fyrir áhrif særoks á trjágróður tilraunir með arfgerðir og aðferðir fyrir trjárækt í sjávarbyggðum rannsóknir á áhrifum særoks og loftslagsbreytinga á skógarvistkerfi við norður atlantshaf einkum náttúruleg birki og víðivistkerfi rannsóknir á orsökum saltskemmda og eðli særoksþols hjá trjágróðri tilraunir með hagkvæmar aðferðir til að koma upp skógi á berangri miðlun þekkingar á trjá og skógrækt við norður atlantshaf

hjartardóttir formaður anna kristín gunnarsdóttir jón kristjánsson gunnar örlygsson jóhann ársælsson birkir j jónsson jón bjarnason og guðjón hjörleifsson